það er alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að lissabon ferlið sem átti að auðga evrópu hefur misheppnast það er líka alveg hárrétt hjá honum að það ríkir mikið atvinnuleysi í evrópu

það er líka hægt að benda á lönd innan evrópusambandsins þar sem atvinnustig hefur hækkað að því er virðist beinlínis vegna inngöngu í evrópusambandið lífeyrissjóðir skipta engu máli í þessu sambandi það var fyrir að þakka framsýni þáverandi ríkisstjórnar og verkalýðshreyfingarinnar var byggð upp sérstök tegund lífeyrissjóða það er líklega ein farsælust ákvarðana sem hér hefur verið tekin á landi varðandi velferð þessarar þjóðar og hún mun engin áhrif innganga í evrópusambandið hafa á það hins vegar er líklegt að við gætum haft áhrif á evrópusambandið og höfum raunar þegar gert það varðandi þeirra eigin lífeyriskerfi vegna þess að í vaxandi mæli eru menn að horfa til íslenska lífeyriskerfisins þannig að þetta gæti orðið ákveðin útflutningsvara ég vona að háttvirtur þingmaður hafi lesið viðtal sem birtist við mig um þetta í sérstöku riti um lífeyrissjóði í englandi síðan spyr háttvirtur þingmaður mig um ritgerðina og skýrsluna fiskveiðiauðlindin spyr hvort ég hafi lesið það já en hvað var það sérstaklega í þeirri skýrslu sem háttvirtur þingmaður sérstaklega vildi inna mig eftir ég dreg í efa að hann hafi lesið það vegna þess að hann kom ekki með nein efnisatriði ég get hins vegar sagt honum það að ég hef rætt við skýrsluhöfunda ég hef átt fundi með þeim fleiri heldur en einum og þeir hafa ekki treyst sér til að hrekja það að íslendingar í samningum við evrópusambandið gæti fengið því framgengt að hér yrði sérstakt fiskveiðistjórnarsvæði þar sem íslendingar réðu sínum fiskveiðum bara til að slá á þennan punkt enn frekar þá er ég þeirrar skoðunar að það þurfi engar undanþágur fyrir okkur á sjávarútvegssviði til þess að við getum orðið aðilar að evrópusambandinu